În primul rând, permiteți mi să mi exprim satisfacția, la fel ca și alți colegi în dezbaterea de astăzi, în legătură cu faptul că președintele Barroso a găsit de cuviință să menționeze acest important subiect al programelor de ajutor alimentar în discursul domniei sale din această dimineață despre starea Uniunii. De acest program beneficiază la ora actuală 18 milioane de europeni. Acest lucru înseamnă că mai mult de unul din treizeci de europeni au primit ajutoare alimentare. Întreaga Uniune se luptă cu consecințele crizei, iar riscul sărăciei a sporit, lupta împotriva excluziunii sociale este unul dintre cele mai importante scopuri ale politicii sociale ale Uniunii Europene, iar lipsa alimentelor este cea mai dură dintre toate formele de excluziune. Tot în această dimineață președintele Barroso a spus aici, în fața Parlamentului, că menirea instituțiilor politice este de a face posibil ceea ce este necesar. De aceea, îmi exprim convingerea că pot fi găsite soluțiile pentru depășirea actualului impas de natură juridică. În ceea ce privește cheltuielile cu ajutoarele alimentare, să nu uităm că fiecare cetățean european produce anual 180 de kilograme de deșeuri alimentare, nivelul risipei este uluitor, jumătate din alimentele produse în fiecare an în Europa sunt aruncate și transformate în deșeuri. Limitarea aceste risipe ne ar permite să asigurăm hrana necesară pentru toți săracii Europei și nu numai. Ignorarea acestora este inacceptabilă din punct de vedere etic. Programele de ajutor alimentar care funcționează cu folos de un sfert de secol trebuie să continue.